Já bych chtěla využít této příležitosti a vyzvat hlavy členských států k tomu, aby jednaly opravdu zodpovědně.

Řešení, které bude solidární, ale které bude také znamenat větší bezpečnost. Jsem ráda, že se Evropa konečně probudila, začala jednat. Naše dubnové usnesení Evropského parlamentu je bohužel médii často redukováno pouze na otázku povinných kvót, které osobně odmítám.

Upozorňuji, že již v prosinci 2014 jsme zde v Evropském parlamentu schválili usnesení, ve kterém jsme vyzvali k ucelenému přístupu k migraci, k posílení a ochraně hranic, urychlenému zpracování žádostí o azyl a navrácení těch, kteří na něj nemají nárok. Chci, aby Unie byla akceschopná a více Evropy tam, kde je to pro naši bezpečnost skutečně důležité.